Este îngrijorător însă faptul că, în Europa, un număr mare de IMM uri se închid cu mai puțin de un an de zile de la înființare. Legislația greoaie, lipsa personalului specializat în probleme juridice, accesul împovărător la finanțare, controalele extrem de dure în anumite state membre și trebuie să recunoaștem pe alocuri corupția aparatului de stat sunt factori decisivi în eșecul microîntreprinderilor. Nu trebuie uitat că până și fondurile europene sunt inaccesibile IMM urilor în diferite state membre, din cauza unor indicatori imposibil de îndeplinit în anumite zone sau din cauza procedurilor foarte greoaie de aplicare și implementare. Este, așadar, necesar un studiu care să ne arate clar care sunt motivele ce duc cel mai des la falimentul start up urilor și care sunt modalitățile prin care acestea pot fi ajutate. Nu în ultimul rând mi aș dori, domnule comisar, să ne asigurăm că legislația europeană îmbunătățită este rapid implementată în statele membre, respectând litera, dar, mai ales, spiritul legislației.